til laga um breytingu á lögum númer níutíu og sex tvö þúsund um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla frumvarpið gengur út á það að sett verði á laggirnar tæki sem jafnréttisstofu verði fengið í hendur til þess að vinna á hinum kynbundna launamun sem nánast hver einasti aðili í samfélaginu sem hefur tjáð sig um launamuninn hefur virst sammála um að þurfi að útrýma og til þess eigi að beita öllum tiltækum ráðum við þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs þetta tæki á þann hátt að það eigi að virka og eigi að geta verið mjög skilvirkt í þessari baráttu við teljum þess vegna mjög miður hvernig stjórnarþingmenn hér á hinu háa alþingi hafa horft fram hjá þessu máli horft fram hjá því að það er búið að leggja það fram tvisvar áður og það er búið að senda það út til umsagna en það hefur ekki fengið neina umfjöllun í háttvirtri félagsmálanefnd alþingis ég vil nota þetta tækifæri hér til að svara ákveðinni gagnrýni sem ég hef orðið fyrir af hendi háttvirts þingmanns sivjar friðleifsdóttur sem hefur skammað mig fyrir að hafa ekki viljað vera meðflutningsmaður á tillögu hennar til þingsályktunar um opinbera nefnd sem eigi að vinna gegn kynbundnum launamun ég vil af þessu tilefni og í umræðu um þetta mál hér sem ég hér nú legg fram í þriðja sinn gera gera grein fyrir því hvers vegna ég vildi ekki vera einn flutningsmanna á þessari tillögu sivjar friðleifsdóttur sem er að finna á þingskjali númer tvö hundruð tuttugu og fjögur á þessu þingi ástæðan er sú að hugmynd okkar í vinstri grænum um tæki jafnréttisstofu til þess að vinna bug á hinum kynbundna launamun það er mjög skilvirkt það liggur fyrir og það skýrir algjörlega ofan í kjölinn á hvern hátt við

upphugsa einhverjar tillögur til þess að vinna á kynbundna mun ég bað því siv friðleifsdóttur á þingmenn að skoða vel frumvarp okkar vinstri grænna og tryggja þá stuðning stjórnarþingmanna að minnsta kosti framsóknarmannanna ég vil stuðning stjórnarþingmanna að minnsta kosti framsóknarmannanna við þá tillögu því að auðvitað væri ég í grunninn sammála um að það ætti að vinna á hinum kynbundna launamun ég vil í þessu sambandi líka taka það fram að það er að færast í vöxt að þingmenn stjórnarliðanna séu að biðja okkur stjórnarandstöðuþingmenn að vera með sér á einhverjum tillögum sem svei mér þá manni virðast vera meira eða minna einhverjar sýndarmennskutillögur ég get hérna í fljótu bragði tilnefnt þrjár tillögur sem ég er á sem stjórnarþingmenn flytja og eru allt góðar tillögur en síðan ekki söguna meir svo er enginn stuðningur virðist vera hjá ríkisstjórninni til þess að þessar tillögur fari í gegn ég hvet nú bara þá háttvirtur stjórnarþingmenn sem heyra mál mitt til að koma hér og taka þátt í þessum umræðum og leggja þá á sveif með okkur sem þetta mál flytjum þar sem við teljum okkur vera með mjög svo áhrifaríkt tæki í höndunum til þess að vinna á kynbundna launamuninum það er auðvitað ekki forsvaranlegt að búa í samfélagi sem hefur lagabálk um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla á sama tíma og atvinnutekjur kvenna eru aðeins sextíu og fjögur og hálft prósent af atvinnutekjum karla það er heldur ekki ásættanlegt á búa í samfélagi sem hefur svona lagabálk með fögrum fyrirheitum þar sem konur eru með sjötíu og tvö prósent af launum karla fyrir jafnlangan vinnutíma þetta er ekki lengur ásættanlegt og það verður að grípa hér til aðgerða sem virka með því frumvarpi sem ég legg hér fram sem samið er og fyrst lagt fram af varaþingmanni atla

tæki í hendurnar sem geri henni kleift að afla upplýsinga inni í stofnunum og fyrirtækjum hjá sveitarfélögum atvinnurekendum og félagasamtökum um allar almennar og sértækar upplýsingar sem nauðsynlegar eru vegna þeirra verkefna sem jafnréttisstofa hefur á hendi og vegna athugunar hennar á einstökum málum hún á samkvæmt okkar hugmyndum að geta krafist upplýsinga munnlega eða skriflega og þær eiga að vera veittar jafnréttisstofa innan hæfilegs frests þess frests sem jafnréttisstofa setur hún á að geta með þessum sömu skilyrðum og fyrstu málsgrein í annarri grein frumvarpsins getur um fengið gögn afhent til athugunar og þá erum við fyrst og fremst með í huga gögn sem leiða í ljós hversu há laun verið er að greiða fólki og við gerum ráð fyrir því að jafnréttisstofa þurfi að hafa einhvers konar grun fimm að það sé verið að brjóta á konum það sé í viðkomandi fyrirtæki stofnun eða sveitarfélagi verið að mismuna fólki í launum á grundvelli kynja og bara það að jafnréttisstofa hafi þennan rökstudda grun á að gera henni þetta kleift að fara inn í fyrirtækin afla þeirra upplýsinga sem þörf er á og út frá því að sjá þá til að viðkomandi fyrirtæki sveitarfélagi atvinnurekanda félagasamtökum sé gert að leiðrétta þennan mun því að hann er ólöglegur hér teljum við eins og ég segi vera róttæka breytingu á ferðinni og tæki þetta er í sjálfu sér sambærilegt við það tæki sem skattayfirvöld hafa til þess að fara inn í fyrirtæki og skoða gögn í fyrirtækjum ef það vaknar grunur um að ekki sé allt með felldu varðandi skattskil fyrirtækjanna og sömuleiðis er þetta sambærilegt við það tæki sem fjármálaeftirlitið hefur til þess að annast sín eftirlitsstörf og við teljum að jafnréttisstofa eigi að vera jafnrétthá þessum þýðingarmiklu stofnunum í okkar samfélagi og eigi að geta sinnt starfi sínu út í hörgul á þessum nótum við vitum öll að það er stjórnarskrárbundið að allir skuli vera jafnir fyrir lögunum og að komur eigi að njóta jafnra mannréttinda á við karla

og enn skuli vera svo langt í land sem raun ber vitni það er líka sorglegt að horfa til þess að hinn kerfisbundna launamunur sem reynt er að útskýra með alls konar breytum það er þegar er verið að bera saman laun karla og kvenna þá eru búnar til alls konar breytur sem í sjálfu sér eiga þá að útskýra hvers vegna konur hafa lægri atvinnutekjur í heildina en karlar þær breytur eru allar svona í mínum huga mjög kynlægar og umdeilanlegt hvort þær séu allar raunsannar jafnvel má segja þegar grannt er skoðað þá séu sumar breyturnar svo ámælisverðar að það megi leiða að því ákveðin rök að launamuninn sé enn meiri en opinberar bækur telja hann vera í öllu falli er þetta staðreynd að atvinnutekjur kvenna eru eingöngu sextíu og fjögur komma fimmtán prósent af atvinnutekjum karla og konur eru með sjötíu og tvö prósent af launum karla fyrir jafnlangan vinnutíma eins og ég segi við teljum okkur vera hér með öflugt frumvarp í höndunum sem geti unnið á þessum

og hvetjum nú til þess að um þetta mál fari fram öflug umræða og helst bara að málið verði afgreitt hraustlega inni í félagsmálanefnd og komi til afgreiðslu hér á þessu þingi áður en langt um líður mér hefur fundist stjórnvöld vera svo sem hafa þau í orði kveðnu reynt að segjast bera hag kvenna fyrir brjósti hvað þetta varðar og hæstvirtur félagsmálaráðherra talaði nú þannig í kringum kvennafrídaginn tuttugasta og fjórða október að þetta væri eitt það verkefni sem væri hvað mest áríðandi að takast á við það er að útrýma hinum kynbundna launamun en samt verður að segja að orð nægja oft ekki í þessum efnum því að hæstvirtir ráðherrar hafa í hendi sér jafnréttisáætlun sem þeim er gert að vinna eftir og það hefur auðvitað komið fram hér í þingsölum að þeim hefur reynst afar örðugt að fara eftir þeirri áætlun ég segi því bara hæstvirtir ráðherrar og háttvirtur stjórnarliðar ættu auðvitað að koma hér og brýna þá